A Frontex elvileg hozzájárulhat az Európai Unió külső határainak védelméhez. Ugyanakkor, mivel a határvédelem elsődlegesen a tagállamok felelőssége, a Frontex mandátumát megerősítése, és annak megerősítésével nem sérülhet a tagállamok szuverenitása. Az ügynökség nem veszélyeztetheti a tagállamok határvédelmi feladatainak ellátását, és csakis az adott tagállammal együttműködve működhet.

Ugyanakkor sajnáljuk, hogy az elért megállapodás nem teszi lehetővé, hogy a Frontex segítséget nyújtson például a macedón határon, vagy más balkáni, nem uniós tagállamoknak az illegálisan ott tartózkodók kitoloncolásában. Így az az illegális migránsok visszaszállításában nem vállalhat majd nagyobb szerepet.

Magyarországon a külső határok védelméből oroszlánrészt vállaltunk, ezzel Európát is védve, anélkül, hogy ehhez bármilyen uniós támogatást kaptunk volna eddig. Amit leginkább elvárunk, az az, hogy végre az EU nyújtson nagyobb pénzügyi támogatást a külső határok védelmére, hiszen Magyarország még ilyen pénzt nem látott.